Esto tiene especial importancia en menores cuyos padres están en prisión bajo custodia preventiva o sentenciados.

La misma organización ha denunciado el claro abuso por parte de varios Estados miembros de esta medida cautelar. La prisión preventiva debe ser el último resorte coercitivo por los efectos que ya tiene sobre las personas que la sufren. Pero, además, esta tiene unas consecuencias durísimas sobre un colectivo olvidado los menores. Menores de padres y madres encarcelados que, según el informe del Consejo de Europa, se estima que ascienden a dos millones de niños y niñas. Ellos son titulares de derecho y el futuro de nuestras sociedades. Por este motivo, emplazo a la Comisión Europea a que tenga en cuenta el derecho de los menores en una futura propuesta legislativa de mínimos estándares para prisiones y condiciones de detención.